În 2005 am participat, într adevăr, la un training pentru toți purtătorii de cuvânt din Irak, desfășurat la Amman, în Iordania.